Aber dennoch haben wir uns in dieser Entschließung auf diese konkrete Thematik konzentriert, was vernünftig und richtig war, weil wir der Meinung sind, dass wir eine enge Partnerschaft mit Israel wollen wie das Kollegin De Keyser gesagt hat. Ich bin auch für den raschen und erfolgreichen Abschluss eines Abkommens. Wir bekennen uns in der Entschließung auch ausdrücklich zur Zweistaatenlösung und zur friedenserhaltenden Funktion dieser Zweistaatenlösung.